Madame la Présidente, chers collègues, l'objectif principal du pacte de stabilité et de croissance demeure de maintenir la stabilité des prix au sein de l'Union européenne. Et aux termes du traité, les États membres doivent conduire une politique nationale cohérente avec le pacte de stabilité et de croissance et les grandes orientations de la politique économique. Le Conseil du 7 septembre s'est mis d'accord sur l'introduction à partir de 2011 du semestre européen. L'objectif principal de cet exercice est d'aligner le calendrier pour la présentation des programmes de stabilité et de croissance et des programmes nationaux de réforme en vue d'atteindre la cohérence de la surveillance structurelle à tous les niveaux de la discipline budgétaire, de la stabilité macroéconomique et de la croissance, tout en maintenant les procédures individuelles formellement séparées. Ce processus permettra d'améliorer la coordination des politiques économiques au sein de l'Union européenne et contribuera à renforcer la discipline budgétaire, la stabilité macroéconomique et la croissance. Ce même souci a conduit l'Union européenne, dans le respect des compétences inscrites dans le traité, à envisager des mesures visant à encourager la reprise tout en veillant à assurer aussi cette discipline budgétaire.

Elle envisage une réorientation des politiques axées sur la gestion de crise vers l'introduction de réformes à moyen et à long terme, qui favorisent justement la croissance et l'emploi et qui garantissent aussi la viabilité des finances publiques. La stratégie Europe 2020 a identifié, vous le savez, parmi ses grands objectifs, un niveau accru d'emplois, l'amélioration des conditions en matière de recherche et développement, l'amélioration des niveaux d'éducation on en parlait dans une question précédente et la promotion de l'inclusion sociale, y compris la réduction de la pauvreté. Selon moi donc, pas d'incompatibilité entre un pacte de stabilité et des mesures pour retrouver la croissance et l'emploi.